Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovani predstavniki ministrstev! Hvala, da ste še z nami. Vesel sem, da se je vrnil v klopi kolega Pogačnik, kolega Logar, ker meni se navadno zgodi, kadar želim nagovoriti opozicijo, so tam na tej strani prazne klopi, no. Po osmih mesecih parlamentu mi je končno jasno, da imamo v Sloveniji ne samo levo in desno politiko, ampak tudi dve skrajni ekonomiji, ki rešuje sicer enake probleme, ampak ima popolnoma različne pristope, vsaj v teoriji, kot je razvidno tudi danes. Še sreča, da je ta vlada sredinska in iščemo najboljše med tema skrajnostma in vesel sem, da sem lahko v tej vladi. Veste, pri treh letih sem pri treh letih sem oštel hčerko, naj malo pospravi igrače. Hčerka pa mi zabrusi: "Ati, ti ne boš mene komandiral, imam svoje možgane in vem, kaj morem narediti." In je naredila. Torej, drage kolegice in kolegi, zaupajte v nove obraze, v nov veter. Odločili smo se v LMŠ, SD-ju, SMC-ju, SAB-u, Desusu in tudi v Levici, da bomo tekli maraton oseminštiridesetih krogov za oseminštirideset mesecev te vlade. In preden je bila ta vlada sestavljena, sem tudi sam tekel oseminštirideset krogov in se prepričal, da sem pripravljen. Za tek na dolge proge moraš biti dobro pripravljen. Vsak krog moraš preteči preudarno z določenim tempom, drugače te pobere. Za tek na dolge proge se moraš leta in leta pripravljati na krajših in vedno daljših progah. Pred volitvami ste rekli, da so da smo luzerji. Ob izvolitvi ste rekli: "Pa saj ne bodo niti startali." Ko smo startali, ste rekli, da ne bomo pretekli tri, pet, deset kilometrov. Mi pa kar tečemo. Vmes popolnimo kakšnega člana ekipe. Tečemo za Slovenijo, Slovenijo v Evropi. Naše predstavitve so v jedru trdni, zdravi sredici, pri naših predstavitvah proračuna o resorjih ne vidim nobene maske, kot je bilo danes tukaj že rečeno, ampak nasprotno. Mi smo masko sneli. Vi pa ves čas govorite o prenapihnjeni lupini in zelo malo govorite o zdravem in trdnem jedru oziroma sploh nisem zasledil, da bi znali s prstom pokazati, če je v jedru kakšno zrno nezdravo. Vaše razprave dojemam kot govorjenje o lupini, ne vem pa, ali kaj vidite v tej lupini. Ali o jedru nočete ali ne znate govoriti? Morda ne razumete našega rebalansa proračuna Republike Slovenije, glede na strah, ki ga izražate. Seveda je to težko razumeti, saj smo nov veter, imamo nov pristop. Mi vlagamo nazaj v razvoj gospodarstva, v človeka, v zdravstvo, v kulturo, v okolje, v socialo. In to kljub temu, da imamo v Sloveniji za tujce tretjino nižje davke. Naši delavci za tuja podjetja delajo za minimalno plačo in tako imamo pri nas na prebivalca samo dva tisoč evrov na prebivalca. Nemec pa ima štiri tisoč evrov. Ne, opozicija ne bo več tako, ne bomo se več udinjali, ne bomo več hlapci, ampak enakovredni člani Evropske unije. Sama Evropska komisija nas opozarja, da imamo vendar prenizke davke na kapital, in dvignite jih že enkrat, pravijo, da boste lahko bolje živeli. Veste, z vašimi predlogi, zakoni in amandmaji, ki bi proračun oziroma za milijardo petsto osemdeset milijonov znižali, bi ta vaša lupina, o kateri govorite, že zdavnaj počila. Pa o tem sem vam že tolikokrat govoril v tem prostoru, pa še vedno ne razumete in ponavljate vedno svoje iste, zastrašujoče, a strokovno zgrešene teze in to še javnosti, pred kamerami. Bo potrebno še veliko vežbati, oprostite, trenirati na tem področju. Kolegice in kolegi, pustite, da delamo in nas ne ovirate za dobro te države. In skupaj si ne pozabimo: proračun bo polnilo gospodarstvo, naša odgovorna naloga pa je, kako pravično in racionalno bomo delili. Ne bojte se, ta vlada bo za svoja dejanja nosila odgovornost v dobrem in slabem. Seveda, tudi slabi časi bodo prišli in na to se pripravljamo. Hvala lepa.